To na sliki je ženska z oranžnimi lasmi, rjavimi očmi, in pa uhani v ušesih. Ima lep nasmešek na obrazu. Na sliki je temnopolt moški s črno kapo in, sončnimi očali. ima tudi črno brado in štrleča ušesa. na sliki je moški s črnimi lasmi, rjavimi očmi, bolj podolgovatim nosom in pa brado.